borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda allsherjarnefnd atli gíslason varaformaður efnahags og skattanefnd álfheiður ingadóttir varaformaður félags og tryggingamálanefnd sigríður ingibjörg ingadóttir formaður og ólafur þór gunnarsson varaformaður fjárlaganefnd oddný g harðardóttir formaður